Están abiertamente practicando la injerencia constante que denuncian en otros países. Y dejen que les recuerde que estos movimientos han sido peligrosos en el pasado.

Solo sirve para alimentar la nueva Guerra Fría del señor Trump. Deben aparcar de una vez esta visión de las relaciones internacionales propia de épocas pasadas. Necesitamos una política exterior autónoma y soberana que apueste por el multilateralismo y la estabilidad en nuestro continente, no por las sanciones y la confrontación constante con nuestros vecinos.